Señora presidenta, quiero prestar mi voz a las víctimas de la represión de Maduro, ya que ellas no pueden hablar porque, si lo hicieran, serían detenidas, torturadas y asesinadas. Hablo en nombre de los padres que han visto morir a sus hijos por pedir libertad en Venezuela en nombre de los millones de venezolanos que cruzan la frontera, víctimas de una crisis humanitaria sin precedentes en nombre de los millones de exiliados por la crisis económica, política y social de los jóvenes sin patria que no pueden volver a su país de todas la familias destrozadas, separadas y que intentan sobrevivir en el exilio en nombre de todos los que mueren porque no tienen ni alimentos ni medicamentos. No se puede seguir negando la realidad. El diálogo ayuda a Maduro. Y me pregunto por qué España no se ha sumado a la denuncia ante la Corte Penal Internacional para que se investigue a Venezuela por crímenes de lesa humanidad como sí lo han hecho Francia y Alemania, por ejemplo. A Maduro le llegó su hora y debemos ayudar a los venezolanos a recuperar la esperanza, la libertad y la dignidad.